Îi mulțumesc și dlui comisar pentru calitatea informațiilor oferite, însă aș dori să adaug o remarcă într o astfel de dezbatere, când abordăm o astfel de temă, cred că ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe viitoarele măsuri destinate să evităm situații similare și, dacă îmi este îngăduit, poate chiar mai important, să ne punem întrebarea dacă astfel de bilanțuri, odată ajunse în atenția publicului, nu sunt cumva de natură să reducă încrederea cetățenilor în munca instituțiilor europene.